Rozdiely medzi justičnými systémami jednotlivých členských krajín by v žiadnom prípade nemali narušovať právnu istotu našich občanov či komplikovať ich právo na spravodlivé a kompetentné posúdenie ich problémov. Preto je veľmi dôležité vytvárať čo najlepšie podmienky pre rozširujúce európske justičné vzdelávanie. V záujme lepšieho pochopenia previazanosti európskeho a národných právnych prostredí musí tiež Európska únia vynaložiť väčšie úsilie na tvorbu siete akreditovaných inštitúcií odbornej prípravy právnikov, ktoré budú môcť poskytovať odborné školenia a kurzy pre právnikov a sudcov o špecifikách vnútroštátneho porovnávacieho a európskeho práva a o ich vzájomných väzbách. Tieto investície do skvalitnenia justičného a právneho prostredia Európskej únie je potrebné vnímať ako nevyhnutné náklady na dosiahnutie veľmi dôležitého spoločného cieľa, ktorým je zlepšenie spokojnosti a právnej istoty všetkých našich občanov.